Pri projektoch, v ktorých ide o peniaze z verejných zdrojov, málokomu záleží na výsledku.

Politická zodpovednosť je často len prázdnym slovom. Sme v roku

Vina sa bude hľadať aj v Európskej únii. Je to absurdné, ale v dobe krízy máloktorý európsky politik bude doma obhajovať zvýšenie rozvojovej pomoci, keď u neho rastie nezamestnanosť, sú ohrozené dôchodky a fungovanie zdravotníctva, keď sú jeho vlastní občania odkázaní na potravinovú pomoc. Rozvojová pomoc je obhájiteľná len vtedy, keď je adresná a transparentná, keď je darcom aj prijímateľom konkrétny človek, rodina, malé spoločenstvo, nanajvýš štát. Tam, kde sa stratí osobný rozmer pomoci, prichádza plytvanie, korupcia, deformácia trhu a konferencie na najvyššej úrovni.